Voorzitter, wat gebeurt er vandaag precies in Maaloula, het 'Jeruzalem van de oosterse christenheid'? Hoe vergaat het de circa veertig achtergebleven weeskinderen daar met hun verzorgers beschermers, kloosterzusters, weerloze kloosterzusters?

Waarom geen fatwa's bijvoorbeeld tegen islamistische moorddadigheid? En vooral tellen wij soms niet voor westerse kerkleiders en medechristenen?

1. Gewapende milities vielen doelbewust Maaloula en Sednaya aan omwille van het specifiek christelijk karakter van beide plaatsen

Geen onderscheid dus tussen 'seculiere rebellen' en islamistische terroristen extremisten!

Gevolg negen doden, meer dan dertig gewonden en enorme materiële schade.